Bolo by ohrozením Európy, keby sme nepripomínali nacizmus a jeho zločiny.

Komunizmus porazila odvaha mužov a žien, ktorí verili v slobodu a ľudskú dôstojnosť.

Chcem pripomenúť aj dve veľké postavy, ktorých podpora pre nás v tom čase znamenala veľmi veľa pápeža Jána Pavla II a prezidenta Ronalda Reagana.

A som veľmi rada, že to môžem pripomenúť ako poslankyňa občanov Slovenskej republiky tu v Európskom parlamente.